Signora Presidente, onorevoli colleghi, io sono sinceramente sconcertato per alcuni interventi che ho sentito da parte della destra. Siamo di fronte, infatti, ad una scelta semplice con la risoluzione le vite umane vanno salvate, questo ovviamente non basta. Qui nessuno dice, entrate tutti, qui si dice, salviamo le vite, poi realizziamo quello che ancora è mancato una politica comune europea fatemelo dire da italiano di redistribuzione dei migranti sul nostro territorio. Il superamento del regolamento di Dublino, i canali d'accesso legali questi i veri nemici dei trafficanti all'Europa lo svuotamento dei campi in Libia, insomma una svolta politica europea che non c'è stata.